Képzeljék el, hogy ennek a Háznak olyan a választási rendszere, hogy sima többséggel kétharmados befolyáshoz lehet jutni. A legnagyobb frakció, annak is a frakcióvezetője kijelöli, majd kényelmes többségével megválasztja a Parlament elnökét. Kijelöli, majd megválasztatja az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék elnökét, az Európai Bíróság tagjait és elnökét.

Olyan döntéseket visz keresztül, amelyekkel a kisebb pártok számára csaknem lehetetlenné válik a győzelem, sőt a részvétel is. A forradalmi változásokat hirdető frakcióvezető ezután kinevezi hűséges pártkatonáját az Európai Parlament sajtószolgálatának az élére, a hűséges pártkatona gondoskodik arról, hogy minden médiarészleg élére megbízható ember kerüljön, minek következtében a nagyközönség csupa kedvező, örömteli hírt fog kapni a frakció, no meg a frakcióvezető tevékenységéről.

Ennek felszámolását, a sajtó és szólásszabadság korlátozását még egy kétharmados parlamenti többség sem indokolhatja, márpedig ez történik három hónapja Magyarországon. Mivel az otthoni demokratikus fékek és ellensúlyok gyakorlatilag megszűntek, az őrkutyát, a watchdogot megmérgezték, s a méreg már lassan hat is, az egyetlen visszajelzés az európai intézményektől jöhet.